Všeč mi je film Stargate, ker je znanstvena fantastika. V filmu potujejo skozi nekakšna vrata, skozi katera potujejo na drug svet, ki je oddaljen več milijonov kilometrov. Zelo všeč mi je bila Toskana, ker je zelo slikovita. Toskana je znana po gričkih, znanih mestih, kot je San Gimigniano, Florence, Pisa. Do Toskane pridemo najlažje po avtocesti. Zelo mi je všeč poklic pilot, ker vidiš svet z druge perspektive. Piloti pilotirajo letala in letijo v več različnih mest po svetu. Zelo mi je všeč musaka, saj se jo zelo lahko pripravi in je dobrega okusa. Skuhamo krompir, narežemo zelenjavo, olupimo krompir, prepražimo zelenjavo nato dodamo meso, vse skupaj zmešamo in vstavimo v posodo. Zelo mi je bila všeč knjiga Point blank. Knjiga govori o najstniškem fantu, kateri se znajde v dogodivščini, v koncu knjige postane skrivni agent. čakaj, katere pa so kakšne? Katera je? Naravna? točno, ja. Ja, okej. saj to, razmišljam, kaj je kaj bilo. Da mi, da se spomnim, do bo po bom mogel tudi opisati, ne. Najbolj uporabno orodje se mi zdi kladivo, ker lahko zabijaš žeblje. Najbolj všeč mi je pomlad, ker ni pretoplo in ni premrzlo. Slabe plati pomladi so vse alergije, ki pridejo na plan. Zelo rad plavam, ker me to sprošča in se s tem že dolgo ukvarjam. Slaba plat plavanja je suha koža, ki nastane zaradi klora. Najbolj všeč mi je mačka, ker je samosvoja in se ne rabiš preveč z njo ubadati. Potrebno je poskrbeti, da ima mačka dovolj hrane, vode in čist vece. Ljudje svoje hiše ogrevajo s pomočjo trdih goriv, elektrike in toplotnih črpalk. Dragi Martin, vabim te na svoj rojstni dan, ki bo osemindvajsetega februarja pri meni doma. Dragi Jonas, želim ti vse najboljše, veliko zdravja, sreče in ljubezni.